Odpowiadając na pytanie pani poseł, trzeba być uczciwym. To znaczy na pytanie, czy uda nam się poprawić, odpowiadam nie wiem. Natomiast postawa Parlamentu Europejskiego przy tym budżecie wskazuje, że zrobimy wszystko, żeby to poprawić, i to był wyraźny sygnał dla Rady.